Het wordt hoog tijd dat we kleur bekennen en de Palestijnen echt perspectief bieden op een stabiele en economisch leefbare context. Dat kan niet anders dan door te starten met erkenning.

Natuurlijk moeten er onderhandelingen gevoerd worden. Maar ik denk persoonlijk dat de sterkste partij de eerste geste moet doen, zoals bijvoorbeeld de geste om geen nederzettingen meer te bouwen. Dat zou het proces kunnen opstarten. En laten we ten slotte vaststellen dat de aanvraag tot erkenning geen geheim was en dat het te betreuren valt dat de internationale gemeenschap daar eigenlijk veel te weinig op geanticipeerd heeft, dat men te lang gewacht heeft om een oplossing te vinden die de partijen rond de tafel dwingt.